Eden mojih najljubših filmov je Titanik. Sicer jih je še veliko, ampak, nekako se tega Titanika zelo spomnim, sploh ko sem bila mala in, v bistvu, ko smo ga enkrat na leto pogledali skupaj s starši, in seveda z mojim bratom. In to je bil dogodek, ki je trajalo cel večer. film je res dolg, mislim, da traja skoraj štiri ure, je pa bilo vedno to tako, luštno, vedno smo se pred filmom pripravili, si pripravili nekaj za jesti, nekaj konkretnega, potem neke sladkarije, nekaj, za spiti, po navadi je bila to kokakola, ker pri nas pač kokakola ni bila ravno za vsak dan, ampak samo ob, kakih takih malo večjih praznikih, kot je recimo bil kot je bilo recimo gledanje celovečernega filma Titanik. no, kot vsi vemo, je Titanik, samo film, pač kaj pomeni beseda Titanik, Titanik je v bistvu bila ena velika potniška ladja, ki je potonila v, Atlantskem oceanu. Mislim, da nekje leta tisoč devetsto devetnajst. torej sam film je bil res ful velika uspešnica in je še zdaj zelo velika uspešnica. Ljudje ga še zdaj radi pogledajo. Režiser je bil James Cameron. Je pa bil posnet film leta sedemindevetdeset. In, še po dvajsetih letih je to najbolj prodajan film po svetu. v bistvu je, lepa in hkrati tudi tragična romantična drama. V tem filmu igrata dva zelo znana igralca, in sicer Leonardo Dicaprio in Kate Winslet. zdaj bom pa malo povedala v bistvu obnovo samega filma. Film se, gre o Jacku in, Rose, in sicer obadva sta pripadnika različnih družbenih razredov. In sicer, Jack, izhaja iz revnega sloja, ta Rose pa v bistvu izhaja iz, bogatega plemiškega sloja. film se začne s to Rose, ki je bila prikazana kot, starejša gospa, ki v bistvu pripoveduje to resnično zgodbo, ki se ji je, pripetila v življenju. Torej v bistvu, kako sta se Rose in Jack spoznala na tej ladji. v bistvu Rose je bila, iz, res bogate družine je izhajala in, bila je zaročena in v bistvu zelo nesrečna. starše je imela, starši so ji želeli ukazovati, ves čas, nadzirati, ona si pa tega ni želela. zato je en večer, želela narediti samomor in želela skočiti, čez ladjo. V tem, ko je ona že splezala preko ograje na ladji, in v bistvu že bila na drugi strani, da skoči, je v tistem mimo pridrvel Jack, slučajno je bil v tistem zunaj, si prižgal cigaret, in, videl to punco, torej Rose, kako v bistvu je na drugi strani ograje, in je šel do nje. seveda po pogovoru in po vsem tem, kaj, kaj delate, gospa, je v bistvu ugotovil, da je res želela skočiti, in, jo je v bistvu prepričal in rešil, da ni naredila samomora. No, v tistem, ko je v bistvu Jack rešil Rose, je prišel mimo, zaročenec od Rose in pa, mislim, da njegov, mislim, da njen oče, ki je, ki sta v bistvu oba prestrašena gledala, kaj se dogaja med v bistvu tem fantom, ki je pač bil oblečen v revna oblačila, in med, njo, mislim, kaj, kaj ona dela tam. in je potem, v bistvu po obrazložitvi, ko je Rose razložila svojemu zaročencu, kaj se je dejansko zgodilo, je v bistvu, sta oba dva Jacka, Jacku se zahvalila in, ga v zahvalo, da je rešil, življenje Rose, sta Jacka povabila na večerjo. Ker je Jack bil nižjega sloja, seveda večerje se je z veseljem udeležil, vendar je imel problem pri sami, samem oblačilu, zato ker ni imel tako lepih oblačil, kot so imeli ti, višji sloji oziroma družina od te Rose. potem je hvala bogu, priskočila na pomoč, prijetna gospa, mislim, da je bila ta od Rose, in je, v bistvu Jacka tudi oblekla v lepo obleko, njegovega sina, in Jack je v bistvu prišel lep, eleganten na večerjo. In, v bistvu na sami večerji sta se Jack in Rose zbližala. Od takrat, od te večerje naprej, sta se videla še velikokrat. Po večerji sta Jack and Rose šla na zabavo v en, revnejši razred. Tam je bila zabava veliko živahnejša, kot je bila sama večerja, ljudje so bili bolj prijetni, bolj odprti, bolj preprosti, in to je bilo Rose tudi zelo všeč. Na tisti zabavi sta se v bistvu še bolj zbližala, sta spletla, lahko rečemo, neko prijateljstvo, povedala sta si, zaupala sta si drug drugemu, kaj jih tare, kaj jih pač muče, o svojih potovanjih, o svojih sanjah, željah, kaj želita početi v prihodnje. Jack pa je povedal, da zelo lepo riše oziroma skicira obraze ljudi, gole slike, skratka, dober risar je. In ko je pač to Rose slišala, ga je v bistvu prosila, če jo lahko nariše golo, in sicer, s srcem oceana okoli vrtu. Srce oceana je v bistvu bila ogrlica, verižica, ki jo je dobila od, zaročenca. Zato se odpravita k Rose v ta bogatejši sloj, v njihovo stanovanje, ker so na tej ladji imeli prav veliko svoje stanovanje, Rose, se pripravi, in tudi Jack, na slikanje seveda, in začne Rous, v ležečem položaju na kavču z diamantno ogrlico, pozirati. Slika je zelo lepo nastala, Rose je bila zelo ganjena. Ampak v tistem, ko sta onadva bila v, sobi, sicer sta bila zaklenjena, je, potrkal na vrata oziroma želel vstopiti njen zaročenec, ki seveda ni vedel, kje je Rose in v bistvu s kom je, kaj počne, ni vedel. Cel čas pa v bistvu je slutil, da, da ga Rose vseeno nima tako rada, kot on njo. In, ko pač pride, ko začne ta zaročenec, ko prvič proba vrata, vidi, da so zaklenjena, začne po po vratih razbijati, v bistvu se dreti: "Rose, Rose!" V tistem v bistvu Rose in Jack se Rose se hitro obleče, pograbi risbo, pograbi, diamant, oziroma to ogrlico diamanta, in, želita oddrveti in se hitro skriti, nekam, kjer je, kjer ju ne bi našel njen zaročenec. v tistem, ko sta bila onadva že na odhodu, zaročenec uspe odpreti vrata in seveda zagleda, zaročenec zagleda Jacka in, Rose skupaj, še kar nekaj časa je hitel za njima, vendar sta se onadva dobro, skrila in, v bistvu ju ni dohitel. takrat sta Rose in Jack, pristala v skladišču, kjer so imeli skladiščene avtomobile, torej v enem od avtomobilov. In v bistvu tista noč, tisti hip, tisti večer je bil za njiju verjetno nekaj posebnega in, v bistvu, ljubila sta se. Prizor, ki je bil, je bil, videti zelo strasten. v bistvu bila sta v velikem avtomobilu, kjer je bilo vse zarošeno, in v bistvu prizor, ki sem si ga sama zelo dobro zapomnila, je v bistvu, ko na tista zarošena, zarošena okna Rose da, gor, prisloni gor roko, in v bistvu se se vidi, odtis njene roke potem na tem avtomobilu. No, vmes se še v bistvu zgodi eden kultni prizor, ko sta v bistvu na robu ladje in se oba dva držita in potem pride tista glavna, glasba, vsaj pač v filmu je tako prikazano, tista glavna glasba od Titanika in, prizor je zelo lep, videti sta zelo zaljubljena, tudi jaz osebno sem se kar naježila, ko sem to gledala. Vsak bi si želel take ljubezni, kot sta jo res imela iskreno onadva. Pa sta v bistvu iz tako različnih družin, ampak jih je vseeno to zelo zbližalo vse skupaj, ne. v tistem, ko se onadva ljubita, se pa na žalost zgodi ena neprijetna stvar, in sicer ladja sama se zaleti v ledeno goro. Ob odhodu iz skladišča, sta oba dva šla na zrak ven na ladjo in takrat je v bistvu že vladala panika, v bistvu je poplavljati je začelo, spodnji del ladje in, tam so pa delali ljudje, kjer so naprave za, poganjanje ladje same. v tem času, ko sta onadva zunaj in ko, že vlada panika na ladji, pa se, pa ta zaročenec od Rose najde golo risbo, ki jo je narisal Jack, in ves jezen in, ves, besen, išče na vso silo Jacka in Rose, da se Jacku maščuje. Ker pač, so ju nekako uspeli najti, Rose in Džeka, zaročenec in, njegovi, njegovi prijatelji, Jacka na vso silo, odvlečejo, v spodnji del ladje, v, neko sobo pod palubjem in mu tam v bistvu Jacka priklene na cev z lisicami. Rose so, Rose seveda niso povedali. Jacka so samo odpeljali, Rose so pa odpeljali nazaj v njeno razkošno stanovanje, razmišljala je samo o Jacku, in šla ga je, v bistvu iskat. Ker se je sama ladja že začela hitro potapljati in je prvo bil poplavljen spodnji del ladje, je, v bistvu hitro voda dosegla tudi Jacka in tisto sobo, ki je bila v podpalubju. Preden je čisto poplavilo, sobo Jacka, je, ga Rose uspela najti. voda je zelo hitro naraščala, imel je na sebi lisice, Rose pa seveda ni imela zraven, ni imela ključa, za odkleniti, te lisice in, je poskusila s, sekiro, ki je bila na steni, ki je visela na steni, je poskusila, ločiti lisice iz njegovih rok, kar ji je tudi uspelo. Nato sta skupaj odhitela v, zgornji del ladje. Najprej sta šla v, tisti revnejši sloj, torej k Jacku v sobo oziroma v tisti del. Ker pač je tisti del bil revnejši, je tam že ponekod bilo zelo poplavljeno, vladala je totalna panika, mimo so letele podgane, miši, skratka, vsega je bilo polno. Nato se je začela ladja zelo hitro potapljati, reševali so z malimi čolni bogate ljudi, Rose je imela vse pogoje, da gre na ta čoln in da se reši, vendar je zaradi Jacka ostala na ladji, in upala seveda na najboljše. veliko čolnov je bilo, je šlo v začetku na pol praznih, kasneje, ko so videli, da je ljudi ogromno na ladji in da čolni, ki so pol prazni, na tak način ne bodo rešili toliko ljudi, so začeli pač polniti še bolj te čolne. Zelo se spomnim prizora, ki je bil tako, zelo žalosten, in sicer bilo je par ljudi, ki je pač skozi, v teh bogatejših delih, igralo na inštrumente, in spomnim se tega, da ko so ljudje hiteli in drveli in bili panični, so oni, v bistvu se postavili na zunaj, pač na ladji, so stali, in, igrali pesmi, umirjene pesmi, in v bistvu se prepustili in pač tisto je bilo zelo žalostno. Prav tako je istočasno tudi prikazalo veliko ljudi, veliko, parov, starejših, mlajših, otrok, družin, ki pa so samo ležali, sploh ti v revnejših slojih, ki so ležali v sobah in v bistvu čakali na smrt in je pokazalo tudi, kako jih je v bistvu voda zalila. ladja se je nato zlomila na dva dela. En del se je v bistvu potopil takoj, drugi del pa se je postavil navpično, v morje in, ljudje so pač, se probali rešiti, nekateri so skočili z ladje kar sami, nekateri so spolzeli, nekateri so uspeli ostati na vrhu ladje, ampak ladja se je v vsakem primeru, tudi ta drugi del, potopila. Ker je morje bilo zelo, zelo hladno, je kasneje veliko ljudi tudi zmrznilo. Rose in Jack sta uspela, skupaj preživeti še kar nekaj časa na eni deski od pohištva, in sicer Rose je bila ležala na tej deski v celoti, Jack pa je bil, na pol v vodi in ravno zato, ker je bil na pol v vodi, je, v bistvu kasneje na žalost, to je zelo žalosten prizor, v bistvu zmrznil in utonil v morje. Ko Rose ugotovi čez nekaj časa, da je, da njenega Jacka več ni, da je v bistvu ostala sama, veliko ljudi okrog nje je bilo že umrlih, trupla so plavala nad vodo, je sama zaradi samega mraza in vsega tega bila zelo na slabem glasu, je pa zaznala okrog, te male čolne, ki so z, z lučjo še vseeno iskali ljudi, ki so bili še v bistvu prisebni, živi, da bi jih v bistvu rešila ven iz vode. Zato je ugotovila, da ima v žepu piščalko, z vso močjo, koliko moči še je imela, je piskala na to piščalko, in jih uspela priklicati. čoln jo je rešil in jih odpeljal na drugo ladjo. Tam je videla svojega zaročenca, vendar on ni videl nje. bila je tam tudi njena mama, vendar je ona se obrnila stran. Na koncu so, ko so popisovali ljudi, se je ona, predstavila isto imensko kot Rose, vendar si je spremenila priimek, predstavila se je v bistvu kot Jackova žena. na koncu pokaže, to Rose kot starejšo gospo, ki pripoveduje to zgodbo na ladji, in, v bistvu čisto na koncu, pokaže, da je to diamantno ogrlico, ki jo je dobila od zaročenca, imela pri sebi še kot starka, in zaključi svojo zgodbo s tem, ko vrže, svojo diamantno verižico, v vodo. Na ladji, potem ko ona odvrže to diamantno verižico, se poleže v posteljo in tam potem tudi zaspi za vedno. in, v bistvu sanja o tem, kako je z Jackom. ko smo bili mali, smo hodili enajst let, na morje v Sukošan. Sukošan je kraj blizu Zadra, malo mislim, da je pred Zadrom, par kilometrov. Sukošan ima tak, to je tako res zelo lepo majhno mestece in, v bistvu ima, le nekaj, kafičev in le nekaj, dve majhni trgovinici. Ena je Konzum, pa potem še ena, ki ne vem, kako se ji reče, ampak neki minimarket. ima, mislim, da tri pekarne, in pa, zelo znan, kafe Fortuna se reče, to je taka gostilnica, kjer imajo zelo, zelo dobro kavo. Tam so tudi znani po zelo dobri kavi, in pa, znan je tudi, Azuro. Azuro je, so v bistvu čez leta že precej obnovili in ga tudi, razširili, tako da je v bistvu tudi zelo lep bar ob plaži, tudi Fortuna je ob plaži. Zvečerno dogajanje, ki je v Sukošanu, je v bistvu majhno, saj ima, imaš ob morju le par, stojnic, in pa, v bistvu ena trgovinica obstaja s suvenirčki, ki, v kateri pač lahko res kupiš kake take malenkosti in kake spominčke za, za domov. v Sukošanu sta tudi dve kar znani piceriji, včasih je bil zelo znan tudi bar Sunset, ki je bil čisto v začetku, ob vstopu v bistvu v tisto nekako najbolj znano ulico, ko smo mi, se spomnim, ko sem bila mala, zavili z avtoceste, smo v bistvu v samo to mesto Sukošan, prišli s tiste strani. Najprej je bilo pokopališče, nato se je začela pošta, taka mini, res majhna pošta, naprej od pošte je Konzum, nasproti Konzuma pa en bar, ki se je imenoval Sunset. Tam je včasih, bila diskoteka in, takrat se je kar dogajalo, ko smo bili mi še manjši, kasneje je v bistvu bil samo lokal s, s kavicami in z ostalimi stvarmi, ki se je pač hitro zvečer, zaprl. nato, nato so sta še dve piceriji, taki kar znani piceriji, v samem tem sklopu, tistega, v začetnem sklopu Sukošana. malo naprej je torej ta kafe Fortuna, kot sem že prej omenila. v bistvu Sukošan je staro mestno jedro, stavbe niso kaj preveč porihtane, ampak so res tiste stare, lepe, kamnite. je tudi eno tako veliko igrišče, za igriščem je, cerkev in pa, gostilna, mislim, da je nekako konoba, ali kako se ji reče, v glavnem imajo dobro morsko hrano. dogajanje, ki je bilo med tednom v Sukošanu, je bilo vsak vsak, četrtek, so prišle klape, in so v bistvu na tem igrišču, iz tega igrišča so naredili oder in so tam, te klape nastopale. Pekli so, ribe, pripravljali dalmatinske, jedi, skratka, vzdušje je bilo, fenomenalno. In to je bilo vsak četrtek, se spomnim, med osmo uro zvečer in trajalo je vse do polnoči. Ljudje so peli, vriskali, se veselili, tudi takrat je bilo mesto precej nabito polno, no. Sukošan ima veliko pešpoti. ena taka pot je pot do marine, marina je pristanišče, do katere, veliko, veliko pristanišče, mislim, da je celo največje na Hrvaškem, zelo lepo urejeno. mi smo tja šli recimo v samih desetih dnevih, ko smo bili na dopustu, smo mogoče dvakrat šli tja, ker ta pot ni ravno kratka, mislim, da je hoje nekje malo manj kot eno uro, smo si vedno nabavili nekaj za pojesti zraven in nekaj za popiti, ker sva še pač midva z bratom bila manjša in sva pač to potrebovala. in tudi tam smo bili kar nekaj časa, saj smo si ogledali navzven vse te ladje, jadrnice, čolničke in vse to. sama pot pa poteka po takih, kamenjih, je tudi malo lepe poti, malenkost, potem je nekaj kamenja, skratka, sama pot je zelo zanimiva. So zelo lepi razgledi na morje, in pa zelo lepo se lahko vidi sončni zahod, če greš ob takem času. Samo mesto ima zelo velik vonj po morju, črički tudi pojejo skozi, vsepovsod. Je pa ta del, v bistvu malenkost bolj vetroven, zato ker je v bistvu kar blizu tukaj videti odprto morje. v Sukošanu je tudi ena galerija, ki jo ima, Domagoj. njega smo tudi, tega slikarja smo tudi spoznali in si to galerijo velikokrat ogledali. Zelo lepa, majhna, elegantna galerija. naprej od galerije in od teh stojnic, v bistvu bliže tega Azura, je v morju zelo znan rt v Sukošanu. To je, sredi morja, manjše obzidje, kjer lahko iz obale priplavaš do tja ali greš s čolničkom in mogoče, ne vem, se sprehodiš tam po tistem kamenju, si ga ogledaš, res je zelo zelo majhno, tako da v bistvu ljudje se ne morejo sončiti gor, ampak lahko zaplavaš do tja, se odpočiješ mogoče tam, je pa res, prekrasen pogled na to obzidje. V središču Sukošana, v tem majhnem, lepem mestecu, je tudi, tak mini lunaparkec za majhne otrokece. Tudi midva z bratom sva se tam včasih igrala. Potem pa v bistvu pešpot vodi, ulice vodijo dalje, več različnih pešpotk je. v bistvu vse pridejo do enega velikega vodnjaka, potem se pa od enega vodnjaka delijo v bistvu na več smeri. In ena smer je, v bistvu bila tudi, pot do našega apartmaja in hkrati do obale. mi smo imeli apartma čisto zraven morja, mislim, da je bilo ene pet metrov od ograje do morja. imeli smo svojo privat plažo. No, plaža teh, lastnikov apartmaja je bila. zraven našega apartmaja je bil hotel Belvedere, zelo lep majhen hotel. Včasih še, ko smo bili mi manjši, kasneje tega več ni bilo, je vsak teden, mislim, da tudi vsak četrtek, bila živa muzika v hotelu. in ker smo mi imeli, balkon ravno na, ravno na smer hotela, obrnjeno na smer hotela, smo to živo muziko lahko spremljali z balkona. Na plaži smo imeli lep razgled na Pašman in na, otok Ugljan. torej moja tipična nedeljska kosila izgledajo takole: gobova juha, goveji zrezki v omaki, za sladico pa je po navadi čokoladni puding ali pa vanilijev. Kaj imam doma. Gobovo juho v bistvu pripravim čisto na preprost recept. Gobe pač očistim, obrišem jih z vlažno krpo, ker je pač boljše, da da niso vlažne, narežem jih lepo na lističe, olupim in nasekljam česen in čebulo, olupim krompir, ga dobro operem in v bistvu, zrežem na majhne kocke. potem prislonim, na kuhalnik večji lonec, v katerem segrejem vodo, mislim, segrejem v katerem segrejem olje. Ko je olje malenkost segreto, dodam, noter čebulo, in jo prepražim, tako da v bistvu ima, dobi zlatorumeno barvo. nato dodam krompir in vse skupaj med mešanjem nekje kuham oziroma pražim še eno minuto. nato dodam pač še česen in pa, gobe, ki so narezane na, na manjše kose oziroma na lističe. med mešanjem gob pač narahlo popražim, nato zalijem še z jušno osnovo, dodam začimbe, seveda poljubno, in pustim vse skupaj, da se počasi kuha. Ko se krompir zmehča, v juho prilijem še malo dam, mogoče včasih, včasih ne, vina in, zamešam smetano. Po okusu jaz vedno dodam malenkost več soli, več popra, to je to. Dodam pa tudi še peteršilj, ki ga pred tem fajn operem, otresem, sesekljam, in to je to, juhica je narejena. goveje zrezke, pa pripravljam, tako, da najprej goveje zrezke fajn umijem, , jih tudi fajn obrišem, ker meso je fajn da, je lepo suho jih fajn, potolčem, da so lepo tanki, in probam, pogledam pač, da je fajn meso, da niso preveč žilavi. nato jih začinim z gorčico in s, soljo in poprom. Vmes si pripravim, nasekljam čebulo, pripravim si dve posodi, eno posodo pripravim za praženje čebule, drugo posodo pa uporabim za, pečenje tega mesa. Na hitro popečem zrezke, na vsaki strani, ne vem, pustim mogoče tri minutke, da so ne preveč, ampak ravno prav popečeni, med tem časom, ko se že čebula praži, počasi dodam zrezke, nato prilijem zraven še, mezgo in pa, jušno osnovo. Zraven dodam še, začimbe, sol, poper, timijan, peteršilj, nasekljam tudi peteršilj po potrebi ali pa uporabim kar tistega, ki je kupljen v posodi. nato kuham zrezke, ne vem, nekje približno eno uro, malo več. Vse skupaj sicer traja malo več. Počakati morem, da so zrezki res, fajn zmehčani. Vse skupaj kuham nekje eno uro in, glavna jed je pripravljena. Nato pripravim še sladico. Za sladico pripravim, po navadi čokoladni puding, kar imamo čokoladni puding vsi najrajši doma. pripravim ga tako, da zavrem, pol litra mleka, recimo iz pol litra mleka dobiš dva ali pa dva večja pudinga, dve večji posodi pudinga ali pa štiri. Puding samo, ki je že, pripravljen, ga zmešam s šest žlicami mleka, za mogoče dve žlici dodam sladkorja. ko mleko zavre, prilijem še to mešanico pudinga. Vse skupaj, vmešam in počakam, da zavre, in mešam nekje minuto do dveh, nato prelijem v kozarce, ki jih pa pred tem poplaknem z, mlačno vodo.